Señor Presidente, hace pocas semanas discutimos en este hemiciclo sobre los cambios en las relaciones con Cuba hace unos momentos debatimos sobre el desbloqueo de las negociaciones con Mercosur, pero en Venezuela no cambian las cosas. El régimen de Maduro continúa ignorando lo que el pueblo venezolano pidió en las urnas y entorpece los cauces legales y políticos de expresión de la oposición, y ahora Asamblea Nacional. He ahí el rechazo a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional o los crecientes obstáculos al proceso revocatorio, mientras el pueblo venezolano vive una gravísima situación económica y social ya descrita. La situación es muy preocupante. En unas pocas horas empieza un debate en la Asamblea Nacional en Caracas sobre la ruptura del orden constitucional y la sistemática y reiterada violación de la Constitución, en perjuicio de los intereses del pueblo venezolano. Este, señora Mogherini, es, como usted sabrá, el título del debate de esta tarde. Es muestra del muy tenso clima político que vive Venezuela, fruto de una deriva autoritaria que desde este Parlamento venimos denunciando desde hace tiempo.